Il rapimento dei figli da parte di un genitore non viene considerato reato e non esiste di fatto alcuna conseguenza di legge nei confronti del genitore affidatario che non rispetta le sentenze. Tutto ciò avviene in spregio dei diritti garantiti ai minori nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, ratificata dal Giappone nel 1994, e in violazione del diritto dei genitori a mantenere un legame con i propri figli. Dinanzi a tale violazione non possiamo, non si può tacere, tanto più quando questa riguarda direttamente proprio i cittadini europei. Molti genitori, in maggioranza italiani, tedeschi e francesi si aspettano che il problema venga riconosciuto e discusso, si aspettano azioni concrete, si aspettano insomma supporto e aiuto da parte dell'Unione europea. Questo è il caso per esempio di Vincent e Tommaso, titolari di un diritto di visita riconosciuto in sentenza, che stanno lottando ogni giorno per poter rivedere i propri figli e che ci hanno contattato nella speranza di avere risposte. Per questo chiedo oggi una dichiarazione ad un impegno chiaro da parte della Commissione europea. Mi auguro che questo caso possa essere sottolineato nella risoluzione che sarà votata a Strasburgo e che si utilizzi lo strumento del recente accordo commerciale e partnership strategica tra Giappone e Unione europea per chiedere alle autorità giapponesi che venga ripristinato al più presto lo Stato di diritto.